Însă, atâta timp cât va exista o societate civilă în Iran, Parlamentul European nu va înceta să apere drepturile sale fundamentale. De aceea, cer autorităților iraniene să investigheze într un mod imparțial circumstanțele care au dus la moartea în detenție a lui Sattar Beheshti și să înștiințeze familia acestuia asupra rezultatelor anchetei.